Da wir uns alle gesetzestreu verhalten und die Kommission als Hüterin der Verträge in einem besonderen Maße dazu berufen ist, sich gesetzestreu zu verhalten, war dies Anlass, im Rechtsausschuss nachzufragen, was es denn damit auf sich hat, dass dieser Bericht noch nicht vorliegt und auch nicht entsprechend vorbereitet ist. Wir wollen der Kommission ganz einfach die Gelegenheit geben, das uns gegenüber begründen zu können. Jedenfalls wird dadurch deutlich, dass das Parlament und insbesondere der Rechtsausschuss seiner Kontrollverpflichtung gegenüber der Kommission in vollem Umfang nachkommt.